La raison plus immédiate de ce débat le quatrième amendement constitutionnel en Hongrie est, comme si souvent, un élément qui peut être appréhendé de deux façons différentes.

Le grand problème, bien évidemment Mme la Commissaire l'a aussi appréhendé c'est la question de savoir ce qu'on fait avec une majorité des deux tiers avec laquelle on peut tout et, surtout, ce qu'on en fait, si on est seul.

qui semble poser problème.

que l'on connaît. Maintenant il est en train de réformer l'État selon des options politiques, culturelles et autres qui sont les siennes.

pense qu'en fin de compte l'Europe est en train de perdre beaucoup de populations, pour des raisons différentes, qui ne se sentent plus représentées par ce que nous sommes en train de faire.

Mais il doit y avoir confrontation d'idées.